Het voorzitterschap van Ierland is helaas nu al heel slecht begonnen. Als ik de website van het Iers voorzitterschap bekijk en het speciaal voor dit Iers voorzitterschap prachtig initiatief overigens gemaakte Ierse receptenboek probeer te bekijken, dan blijkt het een dode link te zijn.

Ik vraag de heer Kenny dan ook om daar heel snel iets aan te doen, want dit is een slechte start, Voorzitter, een heel slechte start. Maar serieus, het voorzitterschap van de Europese Unie is natuurlijk altijd een wassen neus.

Is hier sprake van een enorme dubbele moraal of niet? Ik roep de voorzitter van de Commissie op om per direct alle informatie beschikbaar te stellen aan het volledige Parlement en eens op te houden met die geheime en geniepige spelletjes.